Herr Kollege Chountis, gestatten Sie mir eine Frage Glauben Sie auch, dass das Aufkommen extremer Bewegungen von der Rechten und der Linken in Griechenland in erster Linie durch das Versagen und die Korruption der etablierten griechischen Parteien zustande gekommen ist und durch eine verfehlte Europolitik? Aber ist es nicht in erster Linie die Korruption in den Reihen jener Parteien, deren Vertreter wir zuerst gehört haben, die schuld sind am Aufkommen von solchen extremistischen Bewegungen?